Spoštovani prisotni. S predlogom sprememb Gradbenega zakona se ukinja obveza pridobitve uporabnega dovoljena za enostanovanjske hiše in po besedah SDS-a, enega od predlagateljev, naj bi bila zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja pred vselitvijo v enostanovanjski objekt za lastno rabo neživljenjska. S tem predlogom SDS SDS-a bi se odpravljalo administrativne vire, kot smo danes že vsi izpostavili. Predlagatelji sicer vedo, da vi niste dal navodila inšpekcijskim službam, da za enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja izdajo zgolj opozorila brez odločb o izvršitvi. To v praksi pomeni, da se nekdo, ki je zgradil novo hišo, pa se nima pa sicer nima primernega bivališča, vanjo lahko vseli in potem pridobi uporabno dovoljenje in zaradi tega ne plača nobene kazni, kar je že pred mano, govornik povedal. Pridobitev uporabnega dovoljenja je relativno enostavno in to je bistveno. Pri vseh gradnjah, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivom na okolje, je po novem zakonu, mogoče uporabno dovoljenje pridobiti brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljanja tehničnega pregleda. Investitor mora v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja med drugim predložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve gradnje. gradnje. Vsi vsi omenjeni za resničnost svojih izjav kazensko in odškodninsko jasno odgovarjajo. Predlagatelji navajajo, da je pridobitev uporabnega dovoljenja nesorazmerna nesorazmerno velika administrativna obremenitev, predvsem v smislu starejših gradenj. Ta navedba ne drži. Lastniki obstoječih enostanovanjskih nepremičnin po novem zakonu niso vezani pridobiti uporabnega dovoljenja, razen če zaradi neskladne uporabe objekta uporabnega dovoljenja tako ni mogoče izdati, ukrepa gradbena gradbeni inšpektor. Ta predlaga vpis inšpekcijskega ukrepa v Zemljiško knjigo oziroma zaznambo na nepremičnino. Skratka, če imaš črno gradnjo, ga ne moreš dobiti. Pa še tu je treba opozoriti na več možnosti legalizacije neskladnih in nelegaliziranih ukrepov, ki jih je v naslednjih petih letih možno možno po Gradbenem zakonu, pridobiti, pri čemer je postopek legalizacije objektov, starejših od dvajset let, še posebej enostavno. Skratka, z uporabnim dovoljenjem država na neki način potrjuje, da so stavbe varne. To je pomembno tudi pri enostanovanjskih hišah, zlasti pri tistih, ki jih ne gradijo ljudje zato, da bi v njih sami živeli, ampak za tiste, ki jih gradijo investitorji za prodajo na trgu. Ljudje se za nakup nepremičnine praviloma ne ne odločamo več kot enkrat življenju. To, da ima hiša uporabno življenje, uporabno dovoljenje je v bistvu garant za tistega, ki hišo kupuje in bo v njej živel, da je skladna z gradbenim dovoljenjem in vsemi varnostnimi predpisi. In ukinitev obveze pridobitve uporabnega dovoljenja, za katerega je postopek, izdaje pri enostanovanjskih hišah, kot sem že prej opisal, razmeroma enostavno, obenem pa se za tiste, ki gradijo hišo za lastne potrebe, ne izdaja inšpekcijske odločbe z izvršbami, pomeni nevarnost deregulacije gradnje objektov, ki ima lahko zelo negativne posledice za ljudi. Torej, ta ukinitev gre za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ne, pa nima pa to, ni pa to problematično za investitorje, ki ne gradijo hiš zato, da v njih živijo, ampak zato, da jih prodajajo na trgu. To je bistvo problema, ki ga želimo v Levici izpostaviti. SDS ne predlaga zakona, ki bi ljudem bistveno olajšal življenje in jih razbremenil administrativnih ovir. Predlagani zakon bo razbremenil administrativnih ovir kapital in to, tistih ovir, ki, v bistvu, so garant kupcem enostanovanjskih hiš, da je v teh hišah, varno živeti. Zato v Levici, zakona predloga sprememb zakona ne bomo podprli.